Señor presidente, la situación de las mujeres en Irán es cada vez más preocupante y este Parlamento no puede dejar de denunciarlo. Uno de los últimos casos alarmantes es la trágica muerte de la joven de veintinueve años, Sahar Jodayarí, que decidió prenderse fuego ante una posible condena de seis meses de cárcel por haber intentado acceder a un partido de fútbol disfrazada de hombre. Irán es el único país del mundo que prohíbe la entrada de mujeres en los estadios, pero, desde luego, esta no es —ni mucho menos— la única discriminación. Desde enero del año pasado, al menos treinta y dos personas han sido detenidas, y diez, encarceladas, por protestar contra el uso del velo obligatorio, lo que supone una violación manifiesta de su derecho a manifestarse como ejercicio de la libertad de expresión. Por ello, exigimos la liberación de todas las personas detenidas y encarceladas arbitrariamente por ejercer sus derechos fundamentales. Además, las mujeres iraníes siguen fuertemente discriminadas en cuestiones de estatus personal relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la herencia y la cuestión de los hijos, y están marginadas en el ámbito económico.

Esperamos que nuestro llamamiento de hoy, desde aquí, sirva para que la Unión Europea y sus Estados miembros prioricen la protección de las defensoras de los derechos humanos en Irán. Todos queremos que el acuerdo nuclear con Irán funcione y tenga viabilidad, y creo que estamos haciendo muchos esfuerzos desde la Unión Europea para que eso sea así. Los tambores de guerra deben quedar lejos y debemos poner todos nuestra energía para que eso funcione, pero eso debe ir estrechamente vinculado a la defensa de los derechos humanos en el país. No podemos apartar eso porque ahora necesitamos que el plan nuclear salga adelante. Las dos cosas deben ir de la mano, y es por ello que pedimos, en una idea también de que el feminismo impregne el conjunto de la política exterior de la Unión Europea, que los derechos de las mujeres en Irán sean priorizados en todas nuestras relaciones con el país.